În acest context, atrag atenția asupra amendamentului 4, care specifică dreptul la traducere și interpretare. Este o aplicare a principiului multilingvismului prevăzută în tratatele fondatoare care guvernează toate domeniile de activitate ale Uniunii. Dreptul la un apărător din oficiu, enunțat prin aceeași modificare, reprezintă codificarea europeană a unui principiu care garantează accesul la justiție. Este nevoie de armonizarea legislațiilor din statele membre pentru a asigura finanțarea necesară acestei măsuri.

Consider că, în acest moment, această categorie nu beneficiază de nivelul minim de informare pentru a avea un proces echitabil.